We hebben niet meer mechanismen nodig en ik deel die opinie eigenlijk wel met u. Er is een heleboel bekend, maar er wordt niet naar gehandeld. U zegt ook bij de voorbeelden die u geeft Viktor Orban heeft inderdaad gesproken over de doodstraf, maar de voorstellen zijn niet gematerialiseerd. Dat zou er nog eens bij moeten komen, zou ik willen zeggen. Maar is dat niet al een enorm probleem dat hier altijd maar over gepraat mag worden, dat het gesprek in Europa steeds harder wordt, dat iedereen als een soort van zegt ik wil de vluchtelingen niet met de terroristen vergelijken, maar

heb mijn spreektekst weggegooid, want ik las vanavond The Guardian waarin Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, zegt dat iedere migrant die in Europa aankomt 18 maanden moet worden opgesloten, opdat wij de veiligheid in acht kunnen nemen, opdat wij kunnen kijken of die migrant niet eigenlijk een terrorist is.

Ik begrijp dat. Maar ik weet echt niet meer wat ik in dit Europees Parlement moet doen op een moment dat de voorzitter van de Europese Raad zegt iedere migrant die binnenkomt, moet 18 maanden vastgezet worden. Natuurlijk krijgt u nooit de steun in de Raad voor een optreden richting Hongarije of voor een activiteit richting Polen, dat nu zijn rechters aan het ontslaan is, als de voorzitter van de Raad dit kan vinden en het niet weersproken blijft. Mevrouw de commissaris, eigenlijk wil ik maar één ding ik wil dat wij vanavond hier de opmerking van Tusk dat vluchtelingen, migranten 18 maanden moeten worden opgesloten, dat we die hier met z'n allen terugnemen.